að íslendingar bera ábyrgð á þessu kerfi í þeim skilningi að þeir þurfa að borga en kerfið er samt gallað og matsfyrirtækin bera ábyrgð á sínu mati sem gerði bönkunum kleift að sópa til sín fjármagni á mjög lágum vöxtum

þessir peningar fóru ekki til íslands ég er reyndar ekki búinn að lesa skýrsluna alla en ég bað um það í skeyti til rannsóknarnefndarinnar að hún kannaði hvort þessum miklu lánveitingum til bankanna hafi verið breytt í íslenskar krónur hún hefur öll tæki til að kanna það ég hef ekki séð það enn þá í skýrslunni að það hafi verið kannað en mér segir svo hugur að þessir peningar hafi aldrei komið til íslands aldrei þessir peningar eru svo miklir að þeir hefðu sett allt á annan endann á íslandi ef þeir hefðu komið hingað þeir komu hingað og fóru umsendis beint út þetta voru útlendingar að lána útlendingum í gegnum íslenska banka